virðulegi forseti góðir íslendingar á skilti hérna úti stendur verjum heimilin á sama tíma segir hæstvirtur forsætisráðherra i ræðu sinni hér áðan orðrétt við höfum á undraskömmum tíma náð tökum á efnahagsvandanum á öðru skilti hérna úti stendur kúba norðursins á sama tíma segir forsætisráðherra hér inni orðrétt að við höfum náð markverðum árangri árangri sem vakið hefur athygli á alþjóðavettvangi það eru liðin tæp tvö ár frá því að núverandi stjórnarflokkar tóku við og það er langur tími í lífi fólks og enn bíður fólk eftir því að mál þeirra leysist árangurinn er lítill sem enginn og það ber allt að sama brunni í ræðu hæstvirts forsætisráðherra þar segir enn fremur orðrétt að stjórnvöld hafi lagt grunn að stöðugleika á vinnumarkaði í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins það vita allir og þá ekki síst aðilar vinnumarkaðarins sjálfir að stöðugleikasáttmálinn var gjörsamlega virtur að vettugi af þessum sömu stjórnvöldum forsætisráðherra sagði líka að störfum hefði fjölgað á íslandi um tvö þúsund og fimm hundruð á síðasta ári staðreyndirnar hrópa hið öndverða fólki er að fækka á vinnumarkaði frá ágúst tvö þúsund og níu til ágúst tvö þúsund og tíu dróst mannafli á vinnumarkaði saman um rúmlega sjö þúsund fjögur hundruð manns ef fjöldinn hefði verið sá sami væri atvinnuleysi að mælast í kringum ellefu prósent núna í stað sjö komma þrjú prósent eins og nú mælist þetta eru sláandi tölur en það sorglega er að þetta þarf ekki að vera svona ég get fært ráðherranum nákvæma útlistun á því á þeim tvö þúsund sjö hundruð og tíu störfum sem hefðu nú þegar skapast á byggingartíma þeirra verkefna sem tafist hafa á suðurnesjunum eingöngu það er álvers í helguvík kísilvers sérhæfðs einkasjúkrahúss gagnavers og eca flugverkefnisins hæstvirtur fjármálaráðherra kallaði það tilgangslaust hnútukast að ræða um þessi verkefni en ég vil leyfa mér að mótmæla því árstekjur hins opinbera hefðu verið um sextán milljarðar ár uppbyggingartímanum næstu tvö til þrjú árin fyrir þá sextán milljarða mætti reka allar heilbrigðisstofnanirnar á landsbyggðinni sem nú stendur til að nærri því leggja niður með einum eða öðrum hætti og meira til hvert skyldi hæstvirtur forsætisráðherra ráðleggja þeim hundruðum einstaklinga sem starfa til dæmis við heilbrigðisstofnun þingeyinga vestfjarða suðurnesja suðurlands vestmannaeyja hornafjarðar og sjá fram á uppsagnir á næstu mánuðum að leita fyrir sér um atvinnu og hvernig skyldu þessar væntanlegu uppsagnir væntanlega mikið til á konum á landsbyggðinni falla að kynjuðu hagstjórninni hjá velferðarstjórninni að ekki sé minnst á öryggi og velferð íbúanna á þessum svæðum sem sækja þurfa læknisþjónustu um langan veg það er þetta sem við sjálfstæðismenn erum að tala um þegar við segjum að við eigum að vinna okkur út úr kreppunni skapa hagvöxt ekki falla í ömurlegan vítahring skattahækkana og ómarkviss niðurskurðar ég hitti iðnaðarmann úr reykjanesbæ á ljósanótt hann er fluttur til noregs og vinnur þar enda enga vinnu að fá í hans fagi hérna heima hann er ekkert á leiðinni heim en fjölskyldan hans er hins vegar enn þá heima og þau stefna að því að búa í sitt hvoru landinu um óákveðinn tíma börnin eru hérna í skóla og fjölskyldan reynir að láta lífið hafa sinn vanagang ég þekki fjölmarga aðra sem eru í sömu stöðu nú er mikið rætt um fjárhagsstöðu sveitarfélaganna í landinu hversu mörg sveitarfélög þola það til lengdar að útsvarstekjurnar hverfi úr landi en þjónustan sem sveitarfélögunum er skylt að veita er skilin eftir að ekki sé talað um félagsleg áhrif þess að fjölskyldum sé sundrað um langa hríð og að börn njóti ekki samvista foreldra sinna það er nákvæmlega þetta sem er að gerast hina vinnandi hendur fara úr landi en þjónustan með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið stendur eftir og það sjá allir að það gengur ekki upp frú forseti íslenskt samfélag þarf ekki á tvö hundruð og sextán mála þingmálaskrá að halda frá ríkisstjórn íslands íslenskt samfélag þarf forgangsröðun og lausnir við þeim bráðavanda sem við er að etja fólkið þarf vinnu og þak yfir höfuðið hitt má bíða komum okkur að verki